Pan nowego ustawodawstwa w tej sprawie.

Czy Pan nie dostrzega problemu polegającego na tym, że jakąkolwiek ustawę się wyda, to ktoś może nielegalnie te dane wydać? Już mamy prawo, które tego zabrania i to nic nie pomaga. Zawsze znajdą się ludzie, którzy je złamią. Powoływanie dodatkowych agencji i jeszcze większa inwigilacja państwa w internet jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż manipulacje dokonywane przez prywatne firmy, ponieważ prywatne firmy nie dysponują policją i wojskiem, a państwa dysponują.